Számos jogos bírálat fogalmazódott meg, de óvnám magunkat attól, hogy kioktató hangnemet használjunk, mert az kontraproduktív. A választójogi törvény, a párttörvény, a médiához való hozzáférés terén nincs tényleges esélyegyenlőség, ezt megmutatták a választások. De tény, hogy Oroszország elnökét Vlagyimir Putyinnak nevezik, vele kell együttműködni az Európai Uniónak! Hogy sikerül e a Putyin reformja akár a politikai rendszer terén, akár a gazdaság terén, ez elsősorban Oroszország érdeke, de az Európai Uniónak is az érdeke. A putyini rendszer kimerítette a maga politikai tartalékait. Több sajtószabadság kell, több demokrácia kell. De ami még nagyobb probléma, hogy gazdasági téren Oroszország elmaradt a BRIC többi tagországához képest. Ha nem modernizálják az orosz gazdaságot, ha nem fejlesztik az orosz gazdaságot, olyan feszültségek keletkeznek, amelyek a társadalmi stabilitást veszélyeztetik. Az Európai Uniónak az az érdeke, hogy Oroszország stabil és fejlődő legyen.